Ich glaube, ein Beschwerdeführer, der sich die Mühe macht und meistens hat der ja schon den gesamten Rechtsweg in seinem Mitgliedstaat durchlaufen verdient mehr. Wir sind auf Bürgerinnen und Bürger angewiesen, die sich für die Europäische Union engagieren. Wenn sie es in dieser Form tun, sollen wir sie auch dementsprechend behandeln.

Das ist jetzt eine Deklaration darüber, wie die Kommission das handhaben will. Zu einem anderen Punkt Ich habe nichts dagegen, wenn es der Sache dient, dass man versucht, mit dem Mitgliedstaat gemeinsam eine Art einvernehmliche Klärung herbeizuführen. Nur, das wird nicht immer ausreichen. Wir beobachten, dass es zum Beispiel in ökonomischen Fragen relativ flott geht, wenn eine Firma eine andere wegen eines Verstoßes gegen EU Recht verklagt. Aber wenn es zum Beispiel um Umweltfragen und ähnliche Fragen geht, wo eben sehr viele Bürgerinnen und Bürger die Tätigkeit der Europäischen Union einfordern, oder auch soziale Rechte, dann geht das schon etwas mühsamer vor sich. Ich glaube, dass man auch diese Fakten deutlich berücksichtigen muss. Ich wünsche mir für meinen nächsten Bericht, dass wir sozusagen eine klare Formalisierung der Rechte des Beschwerdeführers gegenüber der Kommission haben, die auch wirklich deutlich sind und die auch wirklich gut kommuniziert werden. Wenn wir wirklich wollen, dass das europäische Recht angewandt wird, nachdem wir es mit so vielen Verfahren im Europäischen Parlament und im Rat gemeinsam beschlossen haben, dann müssen wir jene, die sich darum kümmern, die sich wirklich europäisch engagieren, so gut und so präzise wie möglich informieren. Das ist mir ein sehr großes Anliegen. Ich werde auch das nächste Mal wieder genau beobachten, was sich hier entwickelt hat.